virðulegi forseti já háttvirtur þingmaður misskildi mig ég var að lýsa því hvernig ætti að vera svona rammi utan um þá peningastefnu sem ég tel að menn verði að horfa til það er það séu takmörk fyrir því hversu mjög seðlabankinn geti aukið vaxtamuninn þegar hann er kominn að einhvers konar efri mörkum þar þá reynir miklu meira

þarna var ég að tala almennt um það hvaða fyrirkomulag ég teldi eða rammann að því fyrirkomulagi sem ég teldi að þyrfti að vera uppi nú stendur þetta öðruvísi af sér hávaxtastefnan hefur sett seðlabankann í þessa stöðu það er óumflýjanlegt valið er þetta taka menn áhættuna af því að lækka vextina og þar með falli gengið það er það sem seðlabankinn hefur áhyggjur af